Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, vous maîtrisez parfaitement la langue française, vous connaissez bien mon pays. Il y a en France une expression qui caractérise ce dont on rêve mais que l'on ne voit jamais, on parle de l'Arlésienne. Pour les agriculteurs, la simplification est sans doute l'une des formes, l'un des visages de l'Arlésienne. Vous l'avez dit, la Commission a déjà agi pour essayer de simplifier les procédures et je voudrais détailler un peu les choses. Il me semble qu'il y a deux aspects au dossier. Il y a, d'une part, ce qui concerne les demandes d'aide. Je crois qu'il faut le reconnaître, il y a eu un effort de simplification des dossiers au cours de ces dernières années, de ces derniers mois, et on vous en donne acte. Il y a ensuite les contraintes liées à la conditionnalité, le reporting permanent demandé aux agriculteurs de tout ce qu'ils font la remorque de fumier emmenée dans un champ, la dose d'engrais mise dans un autre, la dose de phytosanitaire mise dans un troisième, et si vous vous êtes trompé, vous avez droit à des sanctions. Face à cette situation, Monsieur le Commissaire, je crois qu'il faut effectivement que nous trouvions quelques solutions. La semaine dernière, en présentant le projet de future PAC, vous avez évoqué quelques mesures intégratrices qui pourraient être mises en œuvre et qui pourraient conduire de fait, par le résultat qu'apportent ces mesures, à des mesures contrôlables par l'opinion, par les agriculteurs comme par la Commission, mesures dont on est sûr de l'effet sur le plan scientifique. Je pense par exemple à la rotation des cultures.

Nous avons là un vrai chantier pour l'avenir. Et puis, aujourd'hui comme la semaine dernière, vous avez évoqué ce qui incombe aux États et je pense que vous avez raison. Chaque année, les contrôleurs de la Commission vont visiter les États avant de visiter les agriculteurs. Ils y vont avec un œil critique pour trouver ce qui ne va pas. Mais ne pourrait on pas faire évoluer un peu leur mission, Monsieur le Commissaire, et leur demander de pointer également c'est un service qu'ils rendraient aux États là où les États vont trop loin en matière d'application du droit communautaire?